Esa es la dicotomía de la Unión Europea.

Pero es que también es un problema que sigan siendo las élites y los poderes financieros los que dictaminan las pautas para el futuro más austeridad, más recortes, más desregulaciones, más privatizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Con la misma receta no van a obtener resultados milagrosos, sino lo mismo de siempre. Por eso, debemos plantear un mayor presupuesto, al que los Estados contribuyan de manera equitativa, y planes de inversión públicos y serios, porque el plan Juncker se parece a un colchón para socializar pérdidas que ni promueve la transición energética, ni el cambio modelo, ni la cohesión entre los distintos territorios de la Unión Europea. Mismas recetas, mismos resultados. Toca reinventar la Unión Europea.